Pues, efectivamente, hace cuatro años ya —cuatro— del Rana Plaza. Y las trabajadoras de Bangladés, especialmente las del sector textil, siguen viviendo una situación dramática, aunque muchos intenten pintar otra pintura. La libertad sindical, la libertad de expresión y de opinión son hoy inexistentes en Bangladés, y son numerosas las detenciones arbitrarias, extorsiones y torturas a sindicalistas, opositores y defensores de derechos humanos. La Comisión no puede seguir siendo negligente, aunque me alegran mucho las palabras de la señora comisaria, pero debería iniciar de inmediato una investigación por la violación de convenios internacionales sobre derechos humanos y laborales. Además, observamos con preocupación cómo las iniciativas voluntarias en favor de la sostenibilidad del sector textil no funcionan, son incapaces de acabar con los abusos. Por ello, hace solamente unas semanas más de quinientos diputados de esta Cámara exigimos a la Comisión que propusiera legislación vinculante sobre diligencia debida en las cadenas del sector textil.